Hvala. Čeprav so socialnovarstveni programi zakonsko definirani kot dopolnilo javnih socialnovarstvenih storitev, gre v resnici v številnih področjih, za osnovna in edino za osnovna in edino obliko pomoči uporabnikom oziroma uporabnikom. Programi za brezdomce, dnevni centri na, na področju duševnega zdravja, terapevtske skupnosti za zasvojene in mnogi drugi ne poznajo alternativ. Če jih ne bi bilo, bi bi uporabniki enostavno ostali brez podpore, brez podpore in pomoči. In, zato ker menim, da je edina prava pot, ki jo pač mora Slovenija vseskozi hoditi , pot socialne države, in ker gre v tem primeru še posebej za tiste najšibkejše in najranljivejše v naši družbi in za dobrobit okrog sto šestdeset tisoč uporabnikov in zaradi tveganja razgradnje danes relativno dobro delujoče mreže socialnovarstvenih programov, predlagam, da državni zbor na naslednji seji o tem opravi splošno razpravo.